Es war daher sehr wichtig, die durch den Mediator Fall wirklich offen gewordenen und aufgedeckten Sicherheitslücken schnellstmöglich zu schließen. Fortan muss eine Firma, die Arzneimittel vom Markt nimmt, angeben, aus welchen Gründen sie dies tut. Über die Europäische Arzneimittelagentur werden auch die anderen Mitgliedstaaten darüber informiert eine Tatsache, die auch im europäischen Binnenmarkt zum Schutz der Patienten unerlässlich ist. Ein Punkt liegt mir besonders am Herzen die bessere Lesbarkeit von Beipackzetteln. Viele Patienten klagen wirklich über die Komplexität der Packungsbeilagen zu schwer, zu unverständlich, zu unleserlich, zu unübersichtlich.

Einige Patienten werden auf der Suche nach wichtigen Informationen sogar dermaßen von den Nebenwirkungen abgeschreckt, dass sie das Medikament erst gar nicht nehmen. Deshalb habe ich mich zusammen mit Peter Liese dafür eingesetzt, dass der Beipackzettel für die Patienten besser lesbar wird und eine Arzneimittel Faktenbox auf dem Beipackzettel die wichtigsten Informationen einschließlich der Nebenwirkungen in einfacher Sprache und grafisch hervorgehoben darstellt. Ich freue mich sehr über das Verhandlungsergebnis und darüber, dass die Europäische Kommission, Herr Kommissar Dalli, auch zugesagt hat, einen Bericht zur besseren Lesbarkeit vorzustellen. Ich hoffe, dass die Kommission ihre Zusage einhält und dies auch möglichst bald tut. Mich würde interessieren und ich nehme da gerne die Gelegenheit wahr, dass Kommissar Dalli heute hier ist ob es dazu schon konkrete Ideen gibt. Das würde mich wirklich interessieren. Vielen Dank, dass die Kommission dies aufgegriffen hat, denn ich glaube, es ist wirklich ein großer Schritt in Richtung Patientenfreundlichkeit, wenn wir die Beipackzettel verbessern und besser lesbar machen!